Chciałbym wyrazić uznanie dla sprawozdawczyni oraz kontrsprawozdawców, którzy w bardzo szybkim tempie wypracowali projekt dwóch sprawozdań, mając na uwadze planowane jeszcze na ten rok pilne wdrożenie nowych przepisów. Z zadowoleniem przyjmuję zasadę, że to Komisja Europejska i zależna od niej Agencja Leków będą ponosić większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo farmaceutyków. Szerokie uprawnienia agencji, między innymi związane z przyznawaniem producentom licencji handlowych ważnych na terenie całej Unii Europejskiej, nie łączyły się do tej pory z obowiązkiem nie tylko ostrzegania o wykrytych zagrożeniach, ale również interwencji na poziomie krajowym. W głośnej sprawie zabójczego leku we Francji przez długie lata instytucje europejskie nie były w stanie doprowadzić do zakazu stosowania tego leku w kraju jego pochodzenia, podczas gdy z obrotu wycofywały go kolejne państwa członkowskie. Wiemy, że doszło do konfliktu interesów organu nadzorującego i producentów leku, którzy go finansowali.